Den Piloten möchte ich ja sehen, der das dann zugibt, weil er Angst haben muss, er wird gekündigt!

Die haben wir noch nicht einmal gesehen, aber darüber stimmen wir ab!

Deshalb Wir sind praktisch nicht informiert, wir stimmen ab das kann doch wohl nicht wahr sein! Und natürlich Ich will gesetzliche Regelungen europaweit! Dafür sind Sie da, Herr Kallas, nicht dafür, dass jeder einzelne Mitgliedstaat jetzt wieder eine andere Regelung schaffen kann! Deshalb Zehn Stunden sind genug!